Rośnie potrzeba zacieśniania współpracy regionalnej i globalnej w tym zakresie. W ciągu tylko pięciu ostatnich lat przyjęliśmy porozumienie paryskie i została ogłoszona strategia Zielonego Ładu, a więc rzeczą naturalną jest, że musimy również przystąpić do zmiany Traktatu karty energetycznej.